Die Entscheidung Präsident Trumps war ein Fehler. Sie hat auch nichts mit dem Friedensprozess zu tun. Sie soll allein seine Koalition aus ultrakonservativen Juden und radikalen Christen ruhigstellen. Ich bin nicht dagegen, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Aber wir spielen hier nicht Monopoly, wo der, der Geld hat, sich eine Stadt kauft. Wenn Jerusalem als Hauptstadt anerkannt wird, dann auch als solche für die Palästinenser. Aber nicht aus Lust und Laune, sondern als Teil eines umfassenden Friedensprozesses. Apropos Die USA haben ihre Rolle als unparteiischer Vermittler verspielt. In diese Leere muss die EU nun stoßen. Sie hat die wirtschaftliche und politische Macht und das Ansehen, sich zur Lösung dieses Konflikts einzubringen. Denn wie wir gesehen haben, spüren wir hier die Auswirkungen der Konflikte im Nahen Osten immer öfter und immer stärker.